Señor Weber, todos los Estados miembros de la Unión Europea que estilan la democracia parlamentaria tienen sus mecanismos para la depuración de responsabilidades, y corresponde a Malta depurar las responsabilidades de su primer ministro, pero es que además se ha hecho ya, y el primer ministro ha ofrecido su dimisión.

El primer ministro va a dimitir, ha ofrecido su dimisión, lo ha dicho con claridad y solo puedo decir que, en este caso, las responsabilidades políticas se han ventilado al máximo nivel. Dije caiga quien caiga. ¿Puede caer en Malta algo más alto que el cargo del primer ministro? Se lo ha cobrado este caso, pero las lecciones que hay que depurar van mucho más allá lucha contra la corrupción y cumplimiento del Estado de Derecho, en Malta y en todas partes.